Voorzitter, rechters zijn ontslagen, kranten zijn opgedoekt, homo's zijn terug in de kast, vluchtelingen zijn afgeranseld, opgesloten of uitgezet. Een regime als het uwe, mijnheer Orban, heeft vijanden nodig om aan de macht te blijven en dus gaat u nu voor de wetenschappers, de studenten, de activisten en de Europese gedachte. Het doet me denken aan dat gedicht van die Duitse predikant Niemöller uit de tweede wereldoorlog Toen ze de communisten arresteerden heb ik gezwegen, ik was immers geen communist. Nou wordt hier niet gezwegen maar er wordt hier ook niet gedaan.

We kunnen van de heer Orban niet verwachten dat hij vrijwillig zijn democratie nu gaat verbeteren, maar we kunnen van u wel verwachten dat u niet wacht op de Raad en begint met een artikel 2 procedure. Ja, u kunt zelfs beginnen met een artikel 7 procedure zonder dat de Raad u daarvoor toestemming geeft.